Comunismul este o filosofie perfidă. În teorie menționează bunăstare, egalitate, respectarea drepturilor omului, dar în practică a însemnat minciună, discriminare, ură și chiar crimă.

În România acest lucru s a realizat în anul 2006 prin vocea președintelui țării, ca urmare a unui raport elaborat de o comisie prezidențială înființată în acest scop.

a fost impus cu ajutorul trupelor rusești și cu prețul a sute de mii de vieți pierdute în lagăre și în închisori. Având o singură vină, aceea de a nu se fi supus sistemului totalitar, au dispărut atunci politicieni, intelectuali, țărani, reprezentanți ai diverselor culte religioase, în general, cetățeni care constituiau modele pentru membrii comunității. Dacă marile probleme generate de un sistem economic falimentar pot fi rezolvate prin măsuri adecvate, sufletul omului are nevoie de timp pentru a uita, pentru a ierta și pentru a se adapta la un nou mod de viață, chiar dacă este incomparabil mai bun. Democrația a adus libertatea de a gândi, de a vorbi, de a circula. Trebuie să aducă și siguranța zilei de mâine. Nu există nicio diferență între sărăcia generată de lipsa de produse și sărăcia determinată de lipsa de mijloace pentru a procura produsele. În ziua în care vom reuși să eliminăm sărăcia, fantoma comunismului va dispărea definitiv. Stimați colegi, România și celelalte state estice au ajuns sub acest sistem ca urmare a deciziilor liderilor mondiali, dintre care numai unul era comunist. Restul reprezentau sisteme democratice. Să nu uitați acest adevăr istoric atunci când evaluați, apreciați sau decideți asupra situației actuale sau asupra viitorului fostelor state comuniste membre sau nu ale Uniunii Europene!